Taxele pentru utilizarea infrastructurilor rutiere de către vehiculele grele vor sprijini pe termen lung investițiile masive în infrastructurile incluse în planul european și planurile naționale de redresare economică, atât la nivelul rețelelor transeuropene de transport, cât și la nivelul altor categorii de infrastructuri rutiere, inclusiv în zonele montane, unde construirea de șosele este, de multe ori, deosebit de anevoioasă. Pe termen scurt, însă, rămâne la latitudinea statelor membre să găsească modalități concrete și rapide de finanțare a acestor investiții prin utilizarea judicioasă a fondurilor pe care Uniunea le pune la dispoziție, atât prin cadrul financiar al TEN T, cât și prin intermediul fondurilor structurale și de coeziune, precum și prin concesiuni și prin parteneriate public private. Comisia Europeană trebuie să sprijine, prin intermediul instrumentelor pe care le are la dispoziție, inițiativele integrate de extindere a rețelelor de infrastructuri ale statelor membre, în special ale statelor membre noi. În ceea ce privește instituirea unei taxe pentru utilizatorii infrastructurilor care să rezolve problema congestiei, consider că această propunere ar trebui studiată mai aprofundat, având în vedere că nu depinde în mod exclusiv de autovehicule, ci mai cu seamă de capacitatea statelor membre de a și planifica și realiza eficient infrastructurile teritoriale la nivel regional și local. Din acest motiv, cred că este nevoie de o mai bună corelare între planurile de amenajare teritorială, cele de urbanism și managementul traficului, mai cu seamă în zonele urbane și periurbane, unde se înregistrează cele mai multe probleme datorate congestiei.